To, čo sa stalo vo Francúzsku, je len vrcholom ľadovca a rozhodnutie Sarkozyho nie je rozhodnutie prvého európskeho štátnika. Takéto rozhodnutia sa v minulosti stali aj v iných krajinách. Stalo sa to vo Veľkej Británii, stalo sa to v Taliansku a určite aj v budúcnosti sa to stane. To, že na to Komisia nereagovala dostatočne, to je úplne evidentné a nie my socialisti z toho robíme politickú tému, ale práve Vaša skupina, ktorá nie je schopná uznať, že niečo takéto je v Európskej únii neprípustné. Pani komisárka, ak chceme skutočne riešiť problematiku Rómov, treba tu prestať hovoriť tie prázdne slová a frázy, ktoré si tu rozprávame už niekoľko rokov. Treba urobiť naozaj dôkladnú analýzu a treba túto situáciu riešiť v spolupráci s Rómami, ale nielen s rómskou inteligenciou, ktorá má často celkom odlišné predstavy od toho, ako žije naozaj rómske etnikum, ale priamo so zástupcami z tých osád, o ktorých som hovorila.